Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren!

Zwei Punkte scheinen mir von Bedeutung Einerseits schreibt der Lissabon Vertrag vor, dass die Union mit den notwendigen Mitteln ausgestattet wird, damit sie die ihr übertragenen Kompetenzen auch umsetzen und die ihr gesetzten Ziele verwirklichen kann.

Andererseits gilt es, angesichts der derzeitigen Wirtschaftssituation Prioritäten zu setzen und somit alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit die Annahme des Mehrjährigen Finanzrahmens auch tatsächlich funktioniert.

Sparen kann man zum Beispiel im verwaltungstechnischen Bereich, wo es gilt, vorhandene Synergien mit den Heimatländern zu suchen und zu finden und diese dann natürlich auch zu nutzen. Die sich daraus ergebenden Ersparnisse könnten in der Folge z.

in Wachstum und Beschäftigung verwendet werden. Abschließend möchte ich noch einen Gedanken für eine mögliche Grundsatzdiskussion anstellen Eine weitreichende Transparenz der Ausgaben der europäischen Mittel durch die Nationalstaaten ist unumgänglich, um uns dem Europäischen Parlament und auch der Kommission so eine möglichst genaue Kontrolle und Mitsprache zu ermöglichen.